Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je n'ai pas besoin de vous rappeler une nouvelle fois la gravité de la crise à laquelle nous sommes toujours confrontés.

L'Europe, l'Union européenne et les États membres ne sont pas restés inactifs face à cette situation des plus complexes, parce qu'il n'y a pas de solution facile et rapide à ce problème.

Il faut d'abord soutenir des réfugiés qui ont besoin d'aide et qui se trouvent près de leur pays d'origine.

Il n'y a souvent aucun enseignement scolaire pour les enfants qui sont les premières et les principales victimes de cette crise et de ces conflits. La sécurité alimentaire dans ces camps est parfois extrêmement précaire.

Une augmentation des contributions à divers organismes humanitaires et des instruments financiers font partie de ces engagements, y compris les deux nouveaux fonds fiduciaires dont nous pouvons vous parler aujourd'hui. Les chefs d'État ou de gouvernement se sont engagés à augmenter, à hauteur de 1 milliard d'euros, le soutien de l'Union européenne aux organisations internationales et ONG soutenant les réfugiés syriens. Il s'agit notamment du Programme alimentaire mondial, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ainsi que d'autres organismes. La moitié de ce montant doit provenir du budget de l'Union et l'autre moitié, de contributions bilatérales des États membres. Le premier engagement est tenu, et ce dès le mois d'octobre. Les États membres nous ont communiqué des engagements supplémentaires importants. L'Union dépassera le milliard d'euros prévu, et des discussions bilatérales avec les organismes bénéficiaires sont déjà en cours pour traduire ces engagements en des projets concrets, tout comme la Commission est en train de le faire je pense que Mme la commissaire nous le dira. Concernant les nouveaux fonds d'affectation spéciale ou trust funds il s'agit là d'outils importants qui permettent de regrouper les moyens financiers venant de nombreuses sources, à la fois du budget de l'Union, des États membres et aussi de pays tiers, ainsi que de lignes budgétaires diverses, y compris de l'aide humanitaire et de l'aide au développement. Le fonds en réponse à la crise syrienne relève de la même logique que les contributions aux organisations humanitaires dont je viens de parler.

À ce stade, l'état des contributions à ce fonds il faut bien l'avouer n'est pas encore satisfaisant.

Le Premier ministre luxembourgeois s'est joint au président du Conseil européen ainsi qu'au président de la Commission pour rappeler à tous les États membres leur responsabilité collective à cet égard. En Afrique, il est de notre responsabilité de créer des conditions durables pour que les personnes cherchent ailleurs une vie meilleure et puissent retrouver des perspectives d'avenir dans leur pays d'origine. Leurs familles ont besoin d'eux leur talent, leur énergie y sont nécessaires. L'argent qu'ils doivent verser aux passeurs, aux criminels pour leur passage en Europe serait en effet mieux investi dans les économies de leur pays d'origine. Mais soyons réalistes, cela ne va pas se faire d'un jour à l'autre! En effet, nous avons besoin d'une nouvelle approche en matière de développement axée sur la création d'activités, sur des emplois décents dans les pays africains, sur des investissements que nous ferons ou que nous soutiendrons dans ces pays, sur la formation des jeunes qui est souvent insuffisante, sur le développement de secteurs classiques qui souffrent parfois d'une concurrence, même européenne, en agriculture, au niveau de la pêche, et nous avons donc l'obligation absolue de soutenir ce que d'ailleurs nous nous sommes engagés à soutenir, à savoir le développement

En ce moment même se tient, à Malte, le sommet de La Valette, où l'Union européenne, avec ses partenaires africains, vise à prendre des décisions importantes concernant une série de questions liées à la migration. Et comme je viens de le dire, qui dit migration, qui parle de migration, ne peut pas faire abstraction des enjeux au niveau du développement.

En ce qui concerne la contribution de l'Union européenne à ce fonds, elle sera divisée en deux parties. La première vient du Fonds européen de développement et du budget de l'Union.

Il est évident que notre engagement pour un développement durable en Afrique doit couvrir le moyen et le long terme, parce que le problème que nous devons résoudre n'est pas un problème de court terme, c'est un problème qui ne peut être résolu qu'à plus long terme.

La Suisse et la Norvège entendent également y contribuer. En parallèle, évidemment, les programmes bilatéraux de l'aide au développement des États membres continuent à être mis en œuvre. Le fonds fiduciaire est un élément de la réponse, mais il ne saurait se substituer à la programmation habituelle de notre assistance financière, surtout si nous visons un impact durable ce que je crois est notre objectif à tous. Le sommet de La Valette, qui se déroule en ce moment même, sera l'occasion de prendre des engagements supplémentaires avec nos partenaires. Je demande donc votre compréhension si je ne suis pas aujourd'hui en mesure de vous communiquer des chiffres plus précis et plus définitifs sur les contributions bilatérales des États membres au fonds d'urgence. Celles ci dépendront, pour certains, du résultat des négociations engagées à La Valette. Mon propre pays, le Luxembourg simplement pour vous informer contribuera

PIB. Je rappelle que nous avons tous pris des engagements à ce titre nous avons pris un engagement, il y a déjà un certain temps,

Nous devons alors savoir que, même au titre de la discipline budgétaire, au titre des contraintes budgétaires, faire ces économies représente un coût qu'on pourrait appeler un coût différé, parce que nous voyons aujourd'hui que migration et sous développement

Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est bien sûr un investissement dans la solidarité avec nos voisins en Afrique, mais c'est aussi un investissement dans notre propre sécurité.